Voorzitter, de PVV waarschuwde een aantal jaren geleden dat het Verdrag van Lissabon de lidstaten in grote problemen zou gaan brengen. We werden uitgelachen, maar ons gelijk wordt vandaag weer aangetoond. Inzake het Europees visserijbeleid had de Raad zeggenschap over heel wat zaken, maar door het Verdrag van Lissabon wordt die bevoegdheid vandaag ook nog weggegeven aan de Commissie.

heel veel haring. De Commissie moet nu de bevoegdheid krijgen om vast te stellen hoeveel de maximale vissterfte mag bedragen en hoeveel jonge visjes geboren mogen worden. Als de haring besluit om naar een ander gebied te verhuizen, dan mag de toepassing van het plan niet in gevaar komen. Voorzitter, dit is werkelijk te gek voor woorden. Als dit Parlement meent zelfs de biologische eigenschappen van de haring te kunnen reguleren, dan is het knettergek geworden al dan niet op basis van het verfoeide Verdrag van Lissabon.

Overigens is de PVV van mening dat het hele EU visserijbeleid gewoon terug zou moeten onder nationaal beleid.